Am votat pentru adoptarea raportului privind schimbările demografice în contextul viitoarei politici de coeziune, deoarece aspecte precum depopularea, îmbătrânirea populației sau migrația forței de muncă reprezintă provocări reale pentru statele membre, cu efecte marcante în special asupra regiunilor europene. Politica regională este un instrument cheie în confruntarea cu schimbările demografice și, tocmai de aceea, trebuie să ne asigurăm că această dimensiune va fi inclusă ca obiectiv orizontal în viitoarea politică de coeziune. Prin votul pe care l am dat astăzi am susținut ca regiunilor celor mai afectate să li se acorde resursele și asistența tehnică necesare pentru a putea accesa fondurile structurale. Acestea vor asigura accesul la serviciile publice esențiale, dar și crearea de noi surse de locuri de muncă, în special prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Una dintre soluțiile la nivel european pentru a reduce efectele negative ale schimbărilor demografice este promovarea schimbului de bune practici între statele membre. De aceea, am solicitat Comisiei Europene să vină cu soluții concrete pentru a asigura continuarea programului Erasmus pentru aleșii locali și regionali.